Wat ik gehoord heb zijn vooral opbouwende woorden, steun aan het onderhandelingsresultaat, waarvoor dank, en aanmoediging aan ons allemaal voor de voortzetting van de creatie van een sterke bankenunie.

Wij realiseren ons dat alleen een stapsgewijze aanpak kan, een rechtszekere aanpak ook. Dat is het enige realistische, maar wij dringen toch aan op spoed. Want alleen met het vooruitzicht op een volledige bankenunie zal het vertrouwen snel terugkeren. Wij weten dat de Europese resolutiemechanismen eraan komen, maar wij hebben ook die verdere stappen nodig, zoals hier al vermeld, inzake depositogarantie én inzake de voorwaarden waaronder het ESM rechtstreeks banken zal kunnen herkapitaliseren. Daarmee, mevrouw de minister, maak ik een bruggetje naar de Raad.

met dezelfde ijver en inzet zullen voeren als de onderhandelingen van het wetgevingspakket zelf.